Keine Zahl ist so hoch für Europa wie in diesem Bereich, und da sind wir bisher am schwächsten aufgestellt. Die Völker wollen es, nur die Eliten in den Hauptstädten wollen es nicht.

Ich gehe davon aus, dass sie dem Parlament auch so übermittelt werden, dass sie ihre Gültigkeit haben, und die Zusage eingehalten wird, dass sie im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht werden. Wir werden über diese Formalien sicherlich gleich noch zu reden haben, aber Sie haben es ja hier eingebracht, so dass wir jetzt an der Umsetzung arbeiten können.

noch mehr machen wollen und wo wir über die Vereinbarung hinausgehende Vorstellungen haben.